Hvala, podpredsednik, spoštovani minister, kolegice, kolegi. bliža se praznik, prvi november, dan spomina na mrtve , ko z nekaterimi običaji na simbolen način nekako pokažemo spomin in pa spoštovanje do umrlih . Žal, pa se v tem času tudi drastično poveča število, uporaba nagrobnih sveč, ki se potem kopičijo pri upravljavcih pokopališč, izvajalcih občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Velike količine skladiščnih odpadkov nagrobnih sveč pa povečujejo tudi požarno ogroženost, kar se je pet časom pokazalo pri požar, nih odpadkov v različnih krajih Slovenije. Problem predstavljajo tudi veliki kupi ostale odpadne embalaže, ki se kopiči na dvoriščih Centra za ravnanje z odpadki. Pred kratkim so sicer bile sprejete nekatere spremembe, imeti drugim Uredba o odpadkih, nagrobnih svečah, odpadnih nagrobnih svečah, Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo, z odpadnimi nagrobnimi svečami, vendar v družbah za zbiranje podatkov kljub temu, odpadkov kljub temu opozarjajo, da so odpadki še vedno nevarno kopičijo . Podatki kažejo, da se količina odpadne embalaže v Sloveniji v zadnjih petih letih povečala iz triinpetdeset tisoč ton na sto pet tisoč ton. Ministrstvo za okolje in prostor je avgusta v svojem odgovoru na poslansko vprašanje navedlo, da za del Osrednjeslovenske in Primorsko-notranjske regije, kjer je dva tisoč, dve tisoč, štiristo ton neprevzete komunalne odpadne embalaže, ter za prevzem šesto petindevetdeset ton odpadnih nagrobnih sveč ponavlja postopek javnega naročila, saj niso našli izvajalcev za odvoz odpadkov. Zato sprašujem ministra: Prvič. Kolikšna je količina odpadne embalaže, vključno z nagrobnimi svečami, ki še čaka na odvoz is Centra za odpadke? Drugič. Ali je Ministrstvo za okolje in prostor že našlo izvajalce za odvoz odpadkov za vsa območja celotne Slovenije, če ne, za katera ne? Tretjič. Ali prevzem odpadne embalaže poteka skladno z zastavljenimi cilji? In zadnje vprašanje. S katerimi konkretnimi ukrepi bo ministrstvo zagotovilo, da se bo poraba nagrobnih sveč v Sloveniji zmanjšala?